Monsieur le Président, comme l'ont dit les deux orateurs précédents, le christianisme est encore persécuté par l'athéisme militant du communisme qui a fait, dans ce domaine, des dizaines de millions de victimes. Mais il est aussi persécuté, bien sûr et principalement aujourd'hui, par l'islamisme. Nous ne pouvons pas, nous mêmes, avec nos faibles moyens, arrêter les atrocités des islamistes, mais nous avons un pouvoir de négociation. Un pouvoir de négociation auprès des gouvernements car il y a une persécution officielle des chrétiens dans le fait que les législations d'un certain nombre d'États musulmans, avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations, interdisent, par exemple, le fait, quelquefois sous peine de mort, d'abandonner la religion musulmane pour se convertir

Ceci ne doit pas être toléré davantage, et là nous pouvons, avec nos modestes moyens, quoique parlementaires, obtenir quelque chose nous devons exiger la réciprocité. Pourquoi n'y a t il pas une seule chapelle en Arabie saoudite, alors que mon pays se couvre de mosquées?